Deoarece efectele negative din statele membre a căror monedă nu este euro se pot propaga foarte ușor în toată Uniunea Europeană, consider că este precaut și necesar ca aceste țări participante la mecanismul de supraveghere unic, să beneficieze și ele de instrumentul de recapitalizare bancară prevăzut de Mecanismul european de stabilitate. În plus, având în vedere că o mare parte a acestor state întâmpină dificultăți majore în accesarea instrumentelor financiare comunitare, acordarea unei asistențe financiare sporite în cadrul mecanismului pentru balanțe de plăți va duce la îmbunătățirea capacității administrative și, implicit, la creșterea absorbției fondurilor europene.